Je nutné tuto zemi postavit znovu na nohy, tak jako pomohla Amerika po

Proto jsem tento návrh podpořil a doufám, že budeme v budoucnosti uvažovat i o dalších formách podpory. Je nutné, aby tato podpora byla spojena s podmínkami dalších reforem na Ukrajině, tak aby peníze, které budou Ukrajině poskytnuty jako půjčky, neskončily v kapsách oligarchů, ale opravdu pomohly této zemi.